Însă pentru a putea fi soluționate, aceste petiții trebuie să se încadreze exclusiv într unul dintre domeniile de activitate ale Uniunii.